Monsieur le Président, je voudrais rappeler à l'honorable membre la fin de mon intervention. J'ai effectivement dit que, dans le programme de la Présidence belge, il y avait toute une série de thèmes qui devraient renforcer notre coopération notamment en matière de défense, que la Belgique consacrait de nombreuses initiatives à la PESD pendant sa Présidence, sous forme de nombreux séminaires et de réflexions sur des questions capacitaires notamment. Et je ne peux que renvoyer à l'actualité, c'est à dire à la discussion qu'animeront, qu'alimenteront les ministres de la défense demain et après demain en Belgique à l'occasion d'un conseil informel Défense qui aura lieu à Gand.